Monsieur le Président, le petit territoire montagneux du Haut Karabakh s'est embrasé ces dernières semaines, ravivant ainsi un conflit ancien. Comme en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale, c'est bien Erdoğan qui vient de rouvrir un conflit à la frontière de l'Europe. La volonté d'Erdoğan de s'ériger en leader d'un Islam politique, de reconstruire l'empire ottoman, est évidente. Il déploie sa politique expansionniste sans aucune vergogne. Il faut sanctionner et isoler le régime d'Erdoğan, mais aussi reprendre l'initiative. À l'origine de ce conflit du Haut Karabakh, il y a bien sûr la configuration des frontières internes de l'ex URSS, savamment organisée de façon à enchevêtrer les peuples, à multiplier à l'infini les références identitaires pour mieux asseoir le totalitarisme écrasant du communisme. De cette situation, l'Union, pourtant concernée au premier chef, n'a pas été capable de se saisir pour proposer des solutions à la fois réalistes, justes et pacifiques. Aujourd'hui, si l'Azerbaïdjan a choisi, en prenant l'initiative de l'offensive de raviver ce conflit, c'est parce que ses dirigeants ont reçu des gages de soutien affirmés de la part du président turc. Erdoğan choisit aujourd'hui encore, en poussant l'Azerbaïdjan à l'affrontement, de lancer un défi majeur aux pays européens en s'en prenant de plus directement à l'Arménie, avec laquelle tant de liens historiques et humains nous unissent. Erdoğan, tel un criminel revenant sur les lieux de son forfait, montre le peu de cas qu'il fait du génocide des 1,5 million d'Arméniens perpétré par ceux qui l'ont précédé au pouvoir. Les mots sont insuffisants, Monsieur Borrell. Qu'attend l'Union européenne pour mettre fin définitivement au processus d'adhésion de la Turquie à l'Union? Notre collègue l'a rappelé à l'instant, il nous défie encore à Chypre.